A válság révén egyértelművé vált, hogy mennyire összetetté és mennyire átláthatatlanná váltak egyes pénzügyi tevékenységek és egyes termékek is. Rendkívül gyorsan új kereskedelmi helyszínek és termékek jelentek meg, és olyan technológiai fejlemények, mint a nagy gyakoriságú számítógépes algoritmusok által vezérelt kereskedés szintén változásokat hoztak a pénzügyi szolgáltatások piacán. Ezekre nekünk mint törvényhozóknak, mind a polgárok, mind a szakma érdekében reagálnunk kell. Ezért is üdvözlöm, hogy a javasolt keret erősíti és összehangolja a befektetési vállalkozások ez irányú tevékenységeit, valamint a pénzügyi eszközök piacait felügyelő hatóságok hatásköreit. Ezáltal is külön hangsúlyt fektetve a határokon átnyúló együttműködésekre. Fontos, hogy a felügyeleti hatóságok képesek legyenek a nem kívánatos piaci befolyásolások vagy éppen fenyegetések kezelésére is. E tekintetben határozottan támogatom az Európai Értékpapír piaci Hatóság javasolt kereten belüli erőteljes szerepét. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a magas frekvenciájú kereskedés mekkora kockázatot jelenthet a pénzügyi piacok likviditása, vagy éppen hatékonysága tekintetében különösen igaz ez válsághelyzetben. Ennélfogva fontosnak tartom azokat a módosításokat, amelyek megfelelő szervezeti biztosítékokat vezetnek be a kereskedési helyszínek tekintetében. Tekintve a kkv k által a finanszírozáshoz való hozzáférésben a közelmúltban tapasztalt nehézségeket és feltételezve, hogy a nehézségek piaci stressz idején ismét felmerülnek majd mindenképpen időszerűnek tartom a kkv k kibocsátásokra szakosodott kereskedési helyszínek létrehozását. Egyetértek Barnier biztos úr korábbi nyilatkozatával, amely szerint arra kell figyelnünk, hogy a pénzügyi piacok a reálgazdaságot szolgálják, és ne visszafelé történjen. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek, és támogatni fogom a jelentést is.